Desidero però aggiungere una cosa siccome ho incontrato le regioni e ho parlato con quelli che poi implementeranno i nostri programmi, è da loro che mi viene questa preoccupazione, perché anche il quadro sinergico strategico deve essere poi attuato dalla Commissione e quindi penso già al futuro a quando le nostre regioni manderanno i progetti, a quando le direzioni differenti le approveranno e a quando i programmi e quel quadro strategico saranno messi in atto.